Comisia Europeană a publicat săptămâna trecută un raport referitor la implementarea strategiei din 2007 privind nutriția și obezitatea. Acest raport a evidențiat câteva acțiuni concrete în combaterea alimentației nesănătoase și obezității în Uniunea Europeană, dar și faptul că multe obiective prevăzute în strategie nu au fost atinse. Strategia prevedea angajamente de extindere și sprijinire a educației nutriționale în rândul copiilor, însă la nivel european s a făcut prea puțin pentru îndeplinirea acestor angajamente. De exemplu, programul european Fructe în școli conține elemente educaționale, dar nu se adresează decât unui număr limitat de copii și, deși impactul său pozitiv totuși este, îl găsim destul de restrâns. O altă problemă majoră este publicitatea produselor alimentare în rândul copiilor.